Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, c'est le courage, la détermination et l'éternel combat pour la liberté qui viennent de marquer un très grand point à Hong Kong. Non seulement les autorités chinoises n'ont pas osé répéter là bas l'abomination de la place Tiananmen, mais les autorités locales, avec l'assentiment de Pékin, bien sûr, ont annulé leur décret sur l'extradition vers la Chine. Nous devons applaudir les manifestants de Hong Kong et nous réjouir de cette victoire, car tout recul d'un gouvernement ignorant des droits de l'homme profite de par le monde entier à la liberté de tous.

Nous devons soutenir le combat pour la liberté de la Chine qui est et restera, en tout état de cause, l'un de nos principaux partenaires économiques et l'une des grandes puissances de ce siècle. Nous le devons par obligation morale, mais nous le devons aussi parce que nous le pouvons.

Trump, les autorités chinoises ne peuvent pas se permettre de s'aliéner l'Europe dont elles ont besoin. Nous le pouvons, nous, parlementaires européens, parce que notre assemblée est la seule institution au monde qui soit assez forte, indépendante et unie dans sa défense des droits de l'homme pour pouvoir faire face à un régime qui est devenu la plus grande, la plus moderne et la plus sophistiquée des dictatures. Nous le pouvons, enfin, car nous aurons bientôt la possibilité de le manifester en attribuant, je l'espère et vous y appelle tous, de tous les groupes politiques, en attribuant donc le prix Sakharov à un opposant chinois en la personne de M.